þar sem farið er tuttugu ár aftur í tímann og reynt að skoða þá þróun sem hefur orðið á velferðarkerfinu meðal annars hvaða breytingar hafi orðið á skattkerfinu hvaða áhrif þær hafa haft og það sé félagsvísindastofnun sem vinnur þetta og hagfræðistofnun þannig að ég geri ráð fyrir að hægt sé að treysta því sem þarna kemur fram og þar er dregin upp mynd af óstjórn á þessu tímabili sem þar er farið yfir það var ekki sýnt fram á að það hafi orðið einhver sérstök hagsæld á þessu tímabili heldur fremur hafi þetta verið óstjórn þegar verið er að tala um eins og háttvirtur þingmaður segir að vísa til þess að velferðarkerfið og þá erfiðleika sem við þurfum að fara

er og ég vil biðja háttvirtan þingmann að líta líka til þess og bera það sama kjör lífeyrisþega á þessum tíma þegar sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn stjórnuðu þá dröbbuðust niður kjör lífeyrisþega

á árunum tvö þúsund og sjö þá að vísu með sjálfstæðisflokknum og við náðum því í gegn í samfylkingunni að það urðu verulegar umbætur á kjörum lífeyrisþega sem þeir búa núna á margan hátt þegar við erum að fara út í þessa miklu erfiðleika í fjárlagagerðinni eins og við erum að gera núna ég vil minna háttvirtan þingmann á það þegar hann nefndir landspítalann ég man ekki eftir neinum öðrum jafnvel ekki á velsældarárum að það hafi ekki vantað verulega upp á fjármagnið í landspítalanum til að halda uppi rekstri þar